Ja się bardzo cieszę z tej dzisiejszej debaty, bo to jest taki dobry moment, żeby po pierwsze potępić ostatnie ataki, które miały miejsce w Burkina Faso, wyrazić solidarność z rządem, ze zwykłymi ludźmi. Ale też myślę, że to jest taki dobry moment, abyśmy się tutaj wszyscy zastanowili nad tym, co możemy zrobić jako Unia Europejska, aby przywrócić stabilność w tym kraju i uspokoić sytuację w całym regionie. Te ataki, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, szczególnie na społeczność chrześcijańską, ataki, które były prowadzone przez radykalne grupy islamskie powiązane z ISIS, doprowadziły do wielu tragedii.

To jest moment na to, żeby rozpocząć realne działania na rzecz przywrócenia stabilności w tym kraju.

Potrzebujemy strategii, potrzebujemy na pewno odblokować pomoc humanitarną, potrzebujemy realnego działania, i o to działanie apeluję i proszę.